Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Mehrjahresplan für die Ostsee erhalten endlich auch Fischer in meinem Wahlkreis Mecklenburg Vorpommern und Schleswig Holstein Planungssicherheit. Es wird eine ausgewogenere und nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände im Sinne der gemeinsamen Fischereipolitik möglich. Als Linke unterstützen wir ausdrücklich das Ziel, eine langfristige, ökonomische und ökologische Verträglichkeit von Fischfang und Aquakultur sicherzustellen. Der Internationale Rat für Meeresforschung schlägt eine Reduzierung der Fangquoten für den Dorsch in der westlichen Ostsee um mindestens 85 Prozent vor. Damit kann die jahrelange falsche Praxis, Fangquoten entgegen den wissenschaftlichen Empfehlungen festzulegen, beendet werden, und ich meine, mit einer tatsächlichen Umsetzung des Mehrjahresplanes sollte es das künftig nicht mehr geben. Wir setzen endlich das viel und lang diskutierte Ziel um, nach dem nur so viel gefischt wird wie nachwachsen kann. Der soziale Aspekt sollte auch beachtet werden. In der jetzigen Form sieht der Mehrjahresplan ausdrücklich Möglichkeiten der Unterstützung vor, und sie sind im Sinne von Beschäftigung an der Küste unkompliziert anzuwenden.